Energetická účinnosť budov môže priamo viesť k úsporám pre európskych spotrebiteľov. Riešenie vidím v celoplošnom zavedení automatizovaných spotrebiteľských inteligentných meracích systémov a systémov poskytujúcich prehľad okamžitej energetickej spotreby vrátane domácností. Čo môže Rada urobiť pre realizáciu tohto riešenia? Aký časový plán je podľa vás reálny? Mohla by Rada inšpirovať Európsky technologický inštitút v Budapešti, aby sa angažoval v problematike energetickej účinnosti budov?